Signor Presidente, onorevoli colleghi, il programma di Stoccolma rappresenta una strategia importante con azioni concrete per realizzare un vero spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini.

L'obiettivo era quello di dare la massima tutela a valori quali il rispetto per la persona, la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà, cercando di mettere al centro proprio il cittadino nella sua vita di tutti i giorni. Possiamo tracciare credo un primo bilancio abbastanza positivo, mi riferisco, ad esempio, alla direttiva sull'ordine di protezione europeo, che è uno strumento giuridico di protezione assolutamente all'avanguardia mi riferisco alla direttiva sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e mi riferisco anche alle molte misure per la tutela dei minori nell'Unione europea, compresa la direttiva contro gli abusi e la pedopornografia online di cui sono stata relatrice. Certo c'è ancora molto da fare e pertanto sarà necessaria e utile una valutazione per misurare tutte le difficoltà riscontrate nel piano di attuazione, in modo da poter apportare le necessarie correzioni e aprire una nuova fase e una migliore e coerente cooperazione